Ja, hvala podpredsednica za dano besedo. Spoštovani predstavniki vlade, predvsem spoštovani gospod Pikalo, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Pravijo, da v tretje gre rado. Vaši predhodnici sem dvakrat postavil isto oziroma podobno poslansko vprašanje, ki se dotika problematike športne infrastrukture v Sloveniji. Športna infrastruktura v Sloveniji je povprečno stara toliko kot jaz, štirideset let. V zadnjih štirih letih pa se ni naredilo skoraj nič oziroma, če povem s številkami, v letu dva tisoč sedemnajst in dva tisoč osemnajst je država Republika Slovenije preko državnega proračuna in skupaj s pomočjo Fundacije za šport v športno infrastrukturo vložila pet milijonov evrov. Vsi tisti, ki ste kadarkoli sodelovali pri kakšni novogradnji ali pa pri obnovi športne infrastrukture, veste, za kakšen znesek govorimo. To govorimo za eno, en, rekel, regijski, atletski oziroma nogometni stadion in nič več in nič manj. Po podatkih iz leta dva tisoč šestnajst, ko je resorno ministrstvo vsem občinam poslalo vprašalnik, pa je potreb v Sloveniji za okoli osemsto do devetsto milijonov samo iz sklopa športna infrastruktura. in me zato, spoštovani minister, zanima nekaj zadev. Prvič, kako ste zadovoljni s športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji? Kako vidite njen razvoj v zadnjih dveh letih in kako si boste vi zastavili razvoj športne infrastrukture vsaj v letu dva tisoč devetnajst in v, letu dva tisoč dvajset? Torej, koliko boste obogatili proračun Republike Slovenije na tem področju? Kako boste na drugih področjih, predvsem tukaj ciljam na Fundacijo za šport in pa morda tudi kakšne druge vire obogatili probleme, ki so pred nami? Problemi pa so pri športni infrastrukturi, tako tisti lokalni - od manjših obnov telovadnic do kakšnih novogradenj, do kakšnih regijskih športnih centrov posameznih panogah in pa nenazadnje tudi posamezni državni objekti. Prvič, ali nujno potrebujejo obnovo ali pa čakajo v vrsti za novogradnjo? In zato v tej prvi fazi me, spoštovani minister, zanima, ali boste za razliko od vaše predhodnice, ki ni imela posluha za razvoj športne infrastrukture, oziroma imela ga je le toliko, da je potem, ko smo poslanci v državnem zboru sprejeli amandma pri proračunu, dali dva milijona evrov več v državni proračun, sama pa potem primaknila za leto dva sedemnajst- dva osemnajst borih sedemsto tisoč evrov, tako da je bil razpis za športno infrastrukturo dva cela sedem milijonov. Skratka, v prvem delu, spoštovani minister, kakšna je vaša vizija razvoja športne infrastrukture v Republiki Sloveniji? Hvala.